Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bedanken und möchte auf die Formalien zu sprechen kommen. Wir haben EFDD Anträge vorliegen, die wir morgen bitte zurückweisen müssen. Da müssen wir alle zusammenstehen. Ich möchte wirklich allen noch mal ins Gewissen reden, das müssen wir machen, weil sonst die ganze Geschichte nicht Realität wird.

Wir müssen dafür sorgen, dass die EPPO wirklich auch in der Praxis ein Erfolg wird, weil wir nur so auch garantieren können, dass wir eine gute Sache geschaffen haben. Wir haben zwanzig Mitgliedstaaten sieben noch nicht und auch hier ist Druck gefordert.

Wir müssen Druck auf die sieben Mitgliedstaaten ausüben. Es ist Polen, es ist Ungarn dabei wichtige Mitgliedstaaten, die nicht gerade zu meinen größten Vorbildern gehören, was den Umgang mit europäischen Geldern betrifft.

Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken. Ich möchte uns auch ermutigen, das OLAF und seine großen Erfahrungen in der transnationalen Verbrechensbekämpfung einzubeziehen.

Ich glaube, es ist heute wirklich bahnbrechend, egal um welche Uhrzeit es sich handelt.